Herr Kommissar, Sie haben heute etwas vorgelegt. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Beides zusammen ergibt bereits 25 CO Reduktion innerhalb der EU. Wer kann da dagegen sein? Das geht gar nicht, weil das ein Gesetzespaket ist, das wir beschlossen haben.

Der Änderungsantrag zu dem Paragraphen 3 würde den ganzen Bericht zerstören. Wenn der durchgeht, werden wir morgen gegen diesen Bericht stimmen.